Pobudzenie rozwoju zrównoważonego sektora morskiego, transportu morskiego oraz turystyki stanowi niezwykle ważny element odbudowy gospodarki europejskiej.

Błędy poprzednich lat doprowadziły do całkowitej utraty konkurencyjności z krajami Dalekiego Wschodu w zakresie chociażby przemysłu stoczniowego. Kurczący się w Unii Europejskiej przemysł stoczniowy to między innymi skutek braku właściwych regulacji stymulujących tę branżę. Unia Europejska, poprzez niezrównoważony rozwój, koncentruje się na konkurencji wewnętrznej, akceptując dysproporcje prawne w poszczególnych krajach. W wyniku takiego działania w moim kraju, w Polsce, poprzez dyrektywę unijną zlikwidowano przemysł stoczniowy.

Wzywam Komisję Europejską do przeprowadzenia głębokich reform w branży morskiej, dających możliwość odbudowy przemysłu stoczniowego i poprawy konkurencyjności Unii Europejskiej.